En zo ja, op welke wijze denkt de Europese Unie het IS gevaar vanuit Libië voor eigen continent het hoofd te kunnen bieden?